Beaucoup ont discuté sur la connaissance ou le peu de connaissances que nous avons de ce monde du travail domestique.

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'alors que nous avons établi la stratégie Europe 2020 et que nous savons que, dans cette Europe 2020, les emplois à bas niveau de qualification seront particulièrement menacés, nous avons tout à faire ici, dans ce travail domestique, pour faire en sorte que les spécialisations

Le troisième point, c'est que l'Europe ne peut pas être fondée sur des valeurs de droits de l'homme, de droits sociaux, développer les acquis en la matière sans développer aussi la protection des salaires, la protection des horaires, la protection de la santé,

Je mettrai en garde sur un point, c'est que cela ne doit pas être une voie pour intégrer des travailleurs qui seraient en situation tout à fait illégale. Il faut savoir aussi éviter les détournements qui peuvent être faits des valeurs que nous défendons.